Aber was haben Sie uns eigentlich zu sagen? Was war Ihre Botschaft? Was war der Inhalt? Ich habe ja schon viele Reden gehört Sie sind mein zweiunddreißigster Regierungspräsident aber so etwas inhaltlich Unverbindliches habe ich selten gehört.

Kollege Schulz muss in einem anderen Saal gewesen sein, wenn er das spanische Modell Ihrer Regierung hier als Modell empfiehlt!

Was ist denn an diesem spanischen Modell so gut? Wie haben Sie auf die Krise reagiert? Wie können Sie hier koordinieren? Wir fordern Ihre Führerschaft ein! Dann haben Sie uns hinter sich. Aber mit so etwas Unverbindlichem! Natürlich sind wir gegen Gewalt in der Ehe, wer ist das nicht? Ihr einziger konkreter Vorschlag war das Elektroauto in Anbetracht der Krise, der Gipfel! Also, Herr Ministerpräsident! Und dass Ihnen der Kommissionspräsident den Vertrag vorlesen muss, was die wirtschaftspolitische Koordinierung angeht, und Sie mit großer Aufmerksamkeit das offensichtlich zum ersten Mal gehört haben das ist aber merkwürdig! Ich kann Ihnen nur sagen Halten Sie sich an die Empfehlungen Ihres Parteifreunds Almunia. Der hat gegen die Widerstände des Rates am Stabilitäts und Wachstumspakt festgehalten. Der ist das Vorbild! Helfen Sie ihm, dass er diesen Stabilitäts und Wachstumspakt sichert! Helfen Sie ihm dabei, dann haben Sie uns an Ihrer Seite! Aber mit dieser unverbindlichen Wolkenschieberei kommen wir hier in Europa nicht weiter.